Spoštovani predsednik, državna sekretarka, spoštovane kolegice in kolegi. Predlog zakona, o katerem danes odločamo, predstavlja rešitev, ki je do sedaj sicer že veljala, vendar kot začasen ukrep, na zadnje je bila določena v Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela iz leta dva tisoč sedemnajst. Predlagatelj želi s spremembo zakona to določiti kot trajen ukrep. Gre za predlog, po katerem bi vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje, pridobili pravico do izplačila v skladu z višjim plačnim razredom zaradi napredovanja s prvim decembrom. Tako bo vzpostavljena enotna sistemska ureditev časovnice izplačevanja pravice do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom. Vlada je v svojem predlogu poudarila tudi, da predlog zakona ne bo imel posledic za državni proračun, se bo pa z njim preprečilo povečanje javnofinančnih odhodkov za okoli petdeset milijonov v letu dva tisoč devetnajst. Ker je predlagana sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju rezultat socialnega dialoga in je večina sindikatov podala svoje soglasje se tudi v poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek z omenjeno spremembo strinjamo in bomo zakon podprli. Naše stališče je, da je treba dogovore s sindikati spoštovati in si tudi v prihodnje prizadevati, da jih bo čim več, hkrati pa si moramo še vedno prizadevati za vzdržnost javnih financ kljub temu, da je stanje javnih financ naše države bistveno boljše kot pred nekaj leti. Je pa ta zakon nekakšno gašenje požara, ki je povzročal preglavice že od začetka tega leta in kljub temu zakonu se moramo zavedati, da so težave še ostale drugje. Temeljna pomanjkljivost namreč tiči v dejstvu, da poskuša sedaj veljavni plačni sistem na skupni imenovalec spraviti okoli sto šestdeset tisoč zaposlenih v javnem sektorju. Vsi so na istem: policisti, gledališki igralci, gozdarski inženir, kirurg, varuška v vrtcu, uradnik na upravni enoti, raziskovalec na Inštitutu Jožefa Stefana, računovodkinja mariborske bolnišnice in tajnica občine Puconci. Za vse velja isti sistem določitve osnovne plače, isti sistem ocenjevanja delovne uspešnosti, isti sistem določanja dodatkov. In tega se moramo lotiti tako, da se sistem debirokratizira, pridobi več prožnosti, omogoča ustrezno nagrajevanje dobrih uslužbencev in tudi ustrezno sankcioniranje slabih. Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek bomo predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju podprli ob zavedanju, da nas na tem področju čaka še veliko dela. Hvala.